virðulegi forseti eins og kunnugt er eru vegasamgöngur á vestfjörðum í ótrúlegum ólestri enn árið tvö þúsund og sjö heill landshluti vestfirðirnir býr við aðstæður sem löngu eru gleymdar á öðrum svæðum landsins nema ef vera skyldi á norðausturhorni landsins það er því ekki að ástæðulausu að mikill áhugi er á samgöngumálum vestfirðinga og upp er kominn áhugamannahópur um samgöngubætur sennilega fleiri en einn hópur nýlega fengu þingmenn norðvesturkjördæmis erindi frá hópi sem kallar sig vini vestfjarða þar eru settar fram hugmyndir um samgöngubætur sem fela það í sér að fara í göngum á milli ísafjarðar og kollafjarðar og stytta þannig leiðina milli ísafjarðar og reykjavíkur jafnframt því sem hún yrði öll á láglendi gert er ráð fyrir samgöngum milli suður og norðurhluta vestfjarða um þessa leið að vetrinum til en yfir heiðarnar að sumarlagi mér finnst hugmyndirnar athygli verðar og full ástæða til að skoða þær með opnum huga eins og sagt er í bréfi frá áhugahópnum ásamt því að kanna vilja heimamanna í því hvaða leið þeir telji ákjósanlegasta það er held ég almennt vitað að hugur margra stefnir til þess að bæta samgöngur við reykjavík fyrst áður en horft er til annarra átta það er öryggismál að koma vegum sem mest niður á láglendi auk þess sem við styttum samgönguleiðir spurningin er hvernig við getum nálgast þessi markmið sem fyrst og á sem ódýrastan hátt ég leyfi mér því að spyrja hæstvirtan ráðherra hefur það komið til álita að tengja norður og suðurhluta vestfjarða með jarðgöngum milli ísafjarðar og kollafjarðar í stað jarðganga undir hrafnseyrarheiði hver yrði munur á vegalengd i jarðgöngum ef leiðin ísafjörður kollafjörður yrði valinn í stað ganga undir dynjandisheiði og hrafnseyrarheiði hversu miklu lengri yrði leiðin milli patreksfjarðar og ísafjarðarbæjar með því móti en sú leið sem nú er fyrirhuguð yfir dynjandisheiði og undir hrafnseyrarheiði hvað mundi sá kostur stytta mikið leiðina milli ísafjarðarbæjar og reykjavíkur hvaða hluti leiðarinnar patreksfjörður reykjavík í þriðja lagi patreksfjörður ísafjarðarbær yrðu yfir í tvö hundruð metra hæð yfir sjávarmáli og sjötta spurningin hvaða hlutar áðurnefndra leiða yrðu í yfir tvö hundruð metra hæð yfir sjávarmáli miðað við núverandi áætlanir í samgöngumálum vestfjarða